y compris avec une politique de sécurité et de défense.

Ils se sont exprimés ici en représentants d'une grande nation militaire, mais il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusion. Cette grande nation militaire va elle aussi subir, et subit déjà, un déclin stratégique considérable, avec des budgets de défense en baisse, des difficultés en termes de matériel et de ressources humaines, comme tous les pays européens.

Un certain nombre de pays de l'Union européenne ne font pas partie de l'OTAN. Un certain nombre de pays de l'OTAN ne seront pas toujours prêts à assumer la défense d'intérêts européens.

Et c'est déjà ce qui est en cours à travers toutes les missions de l'Union européenne plus d'une douzaine de missions sont menées aujourd'hui avec succès et sont attendues c'est là le plus important par les pays qui sont eux mêmes en crise, et qui reconnaissent à l'Union européenne une légitimité qu'ils ne seraient sans doute pas prêts à accorder à un autre acteur international. Nous devons en être fiers et nous devons réaffirmer cette ambition. J'espère que le vote assez large que nous aurons demain en faveur de ce rapport sera une aide pour que la haute représentante et le Conseil aillent de l'avant.